Ha habido una limitada violencia durante el proceso transicional y, finalmente, un notable grado de consenso entre los diversos actores políticos, que llevó a la aprobación de la Constitución en 2014. El proceso se ha visto ahora reforzado, tras la formación de un nuevo Gobierno de unidad nacional, pese a la inestabilidad regional, en particular la generada por la guerra civil en Libia y los reiterados ataques terroristas. Estos entorpecen, sí, la transición en Túnez, y a ello hay que agregar las dificultades económicas y el elevado paro juvenil, fruto, también, de la debilidad del turismo, como se ha dicho. La Unión debe mantener una estrecha cooperación política ayudando a Túnez a consolidar su transición democrática, como pide el informe que mañana votaremos. Debe, también, profundizar en nuestra asociación de movilidad, avanzar en las negociaciones comerciales y de servicios ahora en curso, fomentar las reformas económicas y mantener nuestro apoyo a la reforma del sector de seguridad. Túnez es un socio importante, al que debemos apoyar en sus esfuerzos por la consolidación política, el desarrollo económico y social del país, la seguridad y la lucha contra el terrorismo. Un socio, y un vecino también, que es, además, un modelo político en el actual contexto regional Mediterráneo y en el mundo árabe, que, en general, tantas dificultades está encontrando para alcanzar fórmulas políticas democráticas estables e inclusivas.